Elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Az első és a legfontosabb, amit le kell tisztáznunk, hogy fontosnak tartjuk e a civilek és a katonai erőnek a megfelelő együttműködését, és erre nekem személy szerint és a pártomnak, a Jobbik Magyarországért mozgalomnak egyértelműen az a válasza, hogy igen, fontosnak tarjuk a civileknek és a katonai erőnek az együttműködését. Nos, erre Magyarországon nagyon jó példa volt a Magyar Gárda, mely 2007 be jött létre és a katonai erőkkel ha úgy tetszik jól együtt tudott működni, akár az árvízi védekezésben, akár a vörösiszap katasztrófa áldozatainak megsegítésében, akár véradás tekintetében, akár kenyérosztás tekintetében, tehát szociális kérdésekben is pozitívan tudott eljárni. Na most joggal tehetik fel a kérdést, hogy milyen jutalmat kaptak, állami kitüntetést, esetleg elismerést? Semmit nem kaptak, a Magyar Gárdát a magyar kormány feloszlatta teljesen érthetetlen módon, ahelyett hogy ezeknek az embereknek megköszönte volna az önfeláldozását. Ezért, hogy elinduljunk a civilek és a katonai erők együttműködésében, mindenképpen a Magyar Gárdához hasonló szervezetekben részt vevő egyéneket meg kell becsülni. Azokat az embereket, akik részt akarnak venni hazájukat, nemzetüket szeretve, megóvva környezetüket, azokat az embereket engedni kell dolgozni és megbecsült tagjai kellenek, hogy legyenek a társadalomnak.